Peut être parce que ces rapports sont aussi un outil de croissance n'ont ils pas leur suffrage. Beaucoup de députés ont exprimé des points spécifiques sur des nœuds ou des infrastructures de leur région et je comprends qu'ils l'expriment. Je voudrais rappeler simplement une chose, c'est que l'inscription de tel port, de telle ville ou de tel tronçon dans les annexes supposait l'accord du Conseil. Tout a été soutenu par les rapporteurs et par les commissions du Parlement mais le Conseil, lui, a procédé à des arbitrages en fonction, pour chaque État membre, de ses priorités. Dans ces conditions, j'ai entendu s'exprimer des collègues de différents pays. Mais qu'ils se retournent donc vers leur État membre et vers leur gouvernement pour demander que soient pris en considération les tronçons ou les infrastructures qu'ils défendent!

Deuxièmement, dans un contexte budgétaire que je connais bien pour être également budgétaire extrêmement restrictif, c'est à dire au moment où tout descend, pour avoir obtenu des crédits complémentaires, ce qui est je crois extrêmement difficile et à peu près unique dans le cadre de notre budget actuel. La Commission a donc été, à l'origine et à la fin, un instrument de très grand progrès pour nos infrastructures.